Az Oroszországgal való konfliktus egyetlen megoldása a tárgyalásos úton való rendezés, mindenképp kerülni kell a helyzet eszkalálódását. Fontos, hogy a jelentés számos kisebbségvédelmi passzust tartalmaz, például a választási törvény kapcsán az anyanyelvű médiához való hozzáférést. Nem értek egyet azzal, hogy az oktatási reformot a sikeres reformokhoz sorolta, emellett azonban sürgeti Ukrajnát, hogy a Velencei Bizottság hetes cikkére vonatkozó ajánlásait a kisebbségekkel való párbeszéd útján hajtsa végre. Többször is aggodalmam fejeztem ki a szélsőjobboldali szervezetek magyarellenes felvonulásai kapcsán, ezért üdvözlöm, hogy a jelentés kitér a szélsőjobboldaliak megfékezésének fontosságára és felrója az ukrán kormány tétlenségét. Hiányolom az első olvasatban elfogadott kisebbségi jogokat sértő nyelvtörvény, és annak mielőbbi Velencei Bizottság általi véleményezésének említését a szövegben és a titkosszolgálat etnikai alapú vegzálásait. Remélem, Ukrajna figyelembe veszi a jelentés kritikai részeit és a társulási egyezmény feltételeit.